virðulegi forseti háttvirtur þingmaður halldór blöndal kom hér í lokaorðum ræðu sinnar inn á skýrslu dómsdagsspá eina mikla sem nýlega kom út og kom fyrir sjónir almennings ég heyri það í ræðu hjá hæstvirtum utanríkisráðherra að hún vitnar einnig í þessa skýrslu

að fjölmiðlar erlendis þó íslenskir fjölmiðlar hafi ekki gert það þeir hafa flett ofan af þessari skýrslu allrækilega það hefur verið sýnt fram á að þessi skýrsla er mjög vafasöm í alla staði og ekki mikið að marka það sem í henni stendur ég tel að það sé töluvert mikill ábyrgðarhluti að hér sjáum við í dag utanríkisráðherra íslands koma í ræðustól og vitna í þetta plagg sem sýnt hefur verið fram á að er

það bætir svo ekki úr skák að háttvirtur formaður utanríkisnefndar alþingis skuli sömuleiðis gera það um leið heyrði ég að háttvirtur þingmaður halldór blöndal nefndi það að íslendingar